nefndarinnar númer tuttugu og átta tvö þúsund og fimmtán um breytingu á þrettánda viðauka við e e s samninginn um flutningastarfsemi og fella inn í samninginn reglugerð um flugrekstur flugrekenda frá þriðja landi sem nánar er tilgreint í tillögunni sjálfri reglugerðin inniheldur ítarlegar reglur um flugrekendur frá þriðja landi sem starfrækja loftför sem skráð eru í þriðja landi eða í aðildarríki sem sem hefur falið þriðja landi lögbundið

og er notað af flugrekanda frá þriðja landi til flugs til bandalagsins innan þess eða frá því flugöryggisstofnun evrópu er heimilað að gefa út heimildir til flugrekanda í þriðju ríkjum út frá flugöryggisforsendum og verður afgreiðsla þeirra miðlæg fyrir e e s svæðið eftir sem áður gefa ríkin hvert um sig heimildir til flugs innan viðkomandi ríkis eða til þess og frá því að því undanskildu að heimild flugöryggisstofnunar evrópu sé þegar fyrir hendi með lögum númer sjötíu og sex frá níunda júlí tvö þúsund og fimmtán með breytingum á lögum númer sextíu nítján hundruð níutíu og átta um loftferðir skapaðist lagastoð fyrir innleiðingu reglugerðarinnar með stjórnvaldsfyrirmælum

þingsályktunartillaga þessi er lögð fram þar sem lög númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um þingsköp alþingis kveða á um að stjórnskipulegum fyrirvara skuli eða beri að aflétta með þingsályktun því er óskað eftir því samþykki alþingis